Predsednik, hvala za besedo. Namen zakona je podrobno, pravno urediti področje storitev nepremičninskega posredovanja predvsem s ciljem udejanjanja varstva udeležencev v prometu z nepremičninami, zaradi česar je potrebno dvigniti raven kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov v prometu z nepremičninami. Temeljno načelo predloga zakona je zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov. Učinkovito varovanje potrošnikov je osnovni razlog za regulacijo storitev na trgu z nepremičninskega posredovanja. Stališče Slovenske nacionalne stranke je, da smo proti sprejetju omenjenega zakona in se v celoti strinjamo s podanimi pripombami Državnega sveta. Posledice uveljavitve takega zakona bodo daljnosežne in negativne za vse, ki ga uporabljajo. Poleg tega ni nobenega razloga, da se s sprejemom zakona hiti, saj trg deluje normalno, zakon je slab, zato ga ne bomo podprli. Potrebno ga je v celoti preurediti. Hvala.